Late betalingen of eenzijdige contractwijziging dit zijn enkele praktijken waar producenten dagelijks mee geconfronteerd worden. Deze week stemmen wij over wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken, een belangrijke stap.

De lidstaten zijn nu aan zet om dit goed en gedegen te implementeren en een scheidsrechter aan te stellen in de voedselvoorzieningsketen. Ik hoop van harte iedere lidstaat binnenkort een voedselscheidsrechter heeft die onafhankelijk, zichtbaar en benaderbaar is, mét slagkracht.